Elnök Asszony, Miniszterelnök Úr! Minden bizodalmam megvan, hogy a horvát elnökség józan irányba fogja terelni a jogállamiságról szóló, évek óta húzódó vitát. Abban bízom, hogy véget vetnek a kettős mércének és egyes tagállamok kipécézésének. Kérem, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ezt az értéket ne járathassák le többé, azaz ne lehessen a jogállamiság politikai játszmák tárgya. Kérem továbbá, hogy minden tagállamot egyenlően mérjenek, amikor azt vizsgálják, az alapvető jogok és szabadságok miként érvényesülnek az Unió egyes szegleteiben. Vessenek véget annak, hogy egyeseknek minden belpolitikai történésükről, amelyeknek egyébként nincs köze az uniós politikának, vagy nem hatáskör, számot kelljen adniuk uniós intézményeknek vagy egymásnak. Legyen bölcsességük ahhoz, hogy ne akarjanak döntőbírát játszani. Ráadásul ma ott tartunk, hogy sokszor pont a jogállamiság leghangosabb hívei és legelszántabbak